Tego typu uniwersytet powstał przykładowo na granicy Polski i Niemiec we Frankfurcie Uniwersytet Viadrina. Moje pytanie jest takie czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?